um klukkan tvö að loknum óundirbúnum fyrirspurnum fer fram umræða utan dagskrár um verkaskiptingu milli heilbrigðisráðuneytis og félags og tryggingaráðuneytis vegna hjúkrunarheimila málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hæstvirtur heilbrigðisráðherra álfheiður ingadóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu og aðra grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund